Señor presidente, usted recordará bien que antes de que el señor Salvini utilizara el sufrimiento humano para ganar algunos votos, el Gobierno del señor Renzi ya pidió socorro por la gestión de la migración.

España está recibiendo un gran número de migrantes. Y los Estados miembros no pueden abandonar a Italia, a España, a Malta y a Grecia en la gestión de la migración, que debe ser común. Y debe serlo, primero, porque no se puede dejar a la gente sufrir de esta manera y porque, además, dejarles sufrir solamente alimenta la peor gasolina, incendia el populismo, la xenofobia y el racismo.

Todo el tiempo que el Consejo está perdiendo, lo estamos perdiendo todos, todos los que aquí nos sentamos con una cierta dosis de responsabilidad. La acción del Gobierno español, que es una acción inteligente, solidaria, humana y, por cierto, legal, no como la del señor Salvini.

Aprueben de una vez por todas, como mínimo, el paquete de Dublín, escuchen a este Parlamento, resuelvan una situación que solamente está dando beneficios a aquellos que están en contra del proyecto europeo.

No estamos resolviendo el problema de la migración y estamos alimentando a los antieuropeos, xenófobos y racistas.